borist hefur svohljóðandi bréf frá atla gíslasyni fjórði þingmaður suðurkjördæmis og lilju mósesdóttur sjötti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður forseti alþingis hér með tilkynnist að við höfum í morgun á þingflokksfundi vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sagt okkur úr þingflokknum við munum héðan í frá starfa sem óháðir alþingismenn reykjavík tuttugasta og fyrsta mars tvö þúsund og ellefu atli gíslason